borist hefur tilkynning frá þingflokksformanni frjálslynda flokksins um að á þingflokksfundi tuttugasta og níunda september síðastliðnum hafi jón magnússon verið kjörinn formaður þingflokksins kristinn h gunnarsson varaformaður og grétar mar jónsson meðstjórnandi